Herr Präsident, Hohe Beauftragte Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen!

Nordkorea ist ein feudalistisches Land, das die eigenen Menschen ausbeutet, unterdrückt und unglaublichen Leiden unterwirft, wie das kaum sonst irgendwo in der Welt der Fall ist, aber ein Land, das gleichzeitig aggressiv ist.

Es ist gut, dass man China so eingebunden hat und dass es dies mitgemacht hat. Aber nur mit China, von dem Korea in vielen Dingen so gewaltig abhängt, ist es möglich, hier Druck auszuüben.